In de Commissie ITRE, maar ook in andere commissies is met verve verdedigd dat het belangrijk is dat we investeren in de toekomst en niet in het verleden.

In dit Parlement, maar ook in de Europese Unie, met de steun van de Commissie, hebben we duidelijk beleid.

Dat is voor ons cruciaal.

We hebben er lang over gepraat, soms moeilijke momenten gehad.

Ben ik er super content mee?